Mimo tego, że nie wszystkie rozwiązania wynegocjowane przez Komisję, Parlament i Radę zawarte w tym rozporządzeniu są satysfakcjonujące, to jestem przekonany, że będą one sprzyjały wzrostowi produkcji ekologicznej i ona będzie zwiększała się w podobnym tempie jak do tej pory.

Po pierwsze, możliwość wprowadzenia certyfikacji grupowej małych producentów. Po drugie, wydłużenie do 24 miesięcy ważności kontroli podmiotów charakteryzujących się niskim poziomem ryzyka. Po trzecie, dopuszczenie dalszego prowadzenia upraw przez gospodarstwa mieszane prowadzące równolegle uprawy ekologiczne i konwencjonalne.

systemu równoważności na system pełnej zgodności z normami Unii. I wreszcie wyłączenie z systemu certyfikacji detalistów sprzedających zapakowane produkty bezpośrednio konsumentowi końcowemu.